Wir haben eine sehr lebhafte Debatte, bereits bevor diese Verhandlungen losgehen. Sie ist im Ausschuss mehrfach geführt worden, sie ist in allen Fraktionen geführt worden. In der Tat ist das Mandat bereits öffentlich verfügbar. Ich glaube, dass hier Legenden gestrickt werden, die anschließend die Rampen sein werden, über die diejenigen marschieren wollen, die eigentlich für eine Ablehnung des gesamten Abkommens streiten und das nur heute noch nicht sagen wollen.

Wir haben es hier mit den beiden größten Wirtschaftsräumen der Welt zu tun. Dieses Abkommen hat eine geostrategische Bedeutung.

Es ist ja so, dass in der WTO leider nichts vorangeht, weil der Rest der Welt nicht mitmacht. Und dann zu den Ausnahmen Nehmen wir den audiovisuellen Sektor Haben wir Vertrauen! Glauben wir wirklich, die Amerikaner kaufen die BBC?